Üdvözlöm a Tiszta energia mindenkinek című csomagot, amely figyelembe vesz részben olyan fontos ügyeket is, mint az energiaszegénység és a klímapolitika aspektusai. Az energiahatékonyság esetében nem kérdés, hogy nagy hangsúlyt kell fektetnünk az intelligens vagy az okos technológiákra, eljárásokra. Üdvözlöm tehát az erre vonatkozó módosításokat, hisz a Bizottság által is becsült több mint 100 milliárd eurós beruházást csak ily módon lehet elkölteni. Egy dologra hívnám fel a figyelmet azokban a régiókban, ahol a megélhetés gondot jelent nem elsődleges, hogy az energiahatékonysággal foglalkozzanak az emberek, hisz az olcsóbb termékek vásárlása kerül előtérbe érthető okokból.